Das ist sicherlich nicht gewollt, aber dass die Gefahr groß ist, ist sicherlich Fakt, und der diskriminierungsfreie Zugang zum Internet, der gleichberechtigte Transport aller Daten und damit die Netzneutralität ist weg. Die Konsequenz ist doch der Verlust der Kommunikations und Informationsfreiheit, der Meinungs und Pressefreiheit, also grundlegender Menschenrechte.

Deswegen war

So will ich es klar sagen, einen anderen Weg gibt es nicht.